Moj delovni dan se začne vsak dan zarana. Zjutraj, ke vstanem, se najprej napravim, se uredim v kopalnici in pol, grem v kuhinjo. Tam takoj pristavim kavico. Ker je kavica pristavljena, šele voda, nič ne začinim, grem dol v salon, zakurim v peč, ker sem prejšnji dan že pripravila vsa drva pa vse. Pol nimam veliko dela. Samo podkurim. Grem in odprem vhodna vrata, vzamem časopis in spustim gor našo Ceci. Pol pripravim mačje skodelice. Najprej briketki in zoski, pol smo že na smetanici. No, ke to opravim, zakuham kavico in po navadi že pečem jajčka na ocvirkih. Zjutraj sem zmeraj zelo lačna, naj dam en tak vmesni stavek. No, ke jaz vas popedenam pri zajtrku in dam v stroj, včasih dam še prati cunje, če se mi pa mudi, kar se mi pa dostikrat, že grem po stopnicah dol, še enkrat naložim in grem gor, se pripravim za službo in sem že najkasneje ob osmih v službi. Včasih pa tudi šest pa petnajst. No, to potem delam do dvanajstih. Včasih grem vmes gor, da kaj prigriznem, ali kaj popijem, ali kaj že zakurim ali pristavim za kosilo. No, pol pa pridem gor, skuham, včasih lavfam v trgovino. ke pa skuham, prezračim hišo, zakurim še na vrh in grem na popoldansko rundo za delo. Delam približno do večera. Ne smem pozabiti omeniti, kako delovni dan hitro mine, ke se stranke zelo pogosto menjavajo. In to pomeni, da sem spet nazaj gor v stanovanju približno ob sedmih, včasih pol ure prej, včasih kasneje, kjer se zelo rada počim na kavč, popijem kakšen kozarček vina, prižgem televizijo. Zdaj, ke se je pa ura spremenila, bo pa zvečer tudi priložnost za Križno goro. Križna gora je najbolj omiljena destinacija pri Ločanih, mogoče je še Lubnik, ampak mislim, da Križna gora v zadnjih letih premaga Lubnik. največkrat grem hitro varianto, in sicer gre zraven še Janja pa Ši, pa Šeki pa jaz. Se peljemo do mostička, pol pa čez proti Caverni, desno, ostro zavijemo desno, na ovinku imamo zmeraj kakšne priboljške. Do prvega asfalta in spet po cesti navzdol do avta. Zdajle sem bila prejšnji teden na Križni gori tudi dvakrat zvečer s Stašem. Treba je povedati, da nisva srečala skoraj nobenega človeka, kljub temu da so bili ljudje prosti. Šla sva čez Vrh, opazila, da je cerkev močno spremenjena, adaptirana, ampak naredili so veliko napako, ker so, zvonik je črn, fasada bela, obrobe črne, a cegel so dali rdeč. Čeprav je bil prej temno siv skril. To je ena velika zmota, ke se jo vidi iz vasi. Križna gora ja taka hitra varianta, če hočeš, da se ti malo razpiha glava in da se Šeki ene trikrat pokaka. drugače pa noben presežek, lahko nabiraš čemaž, videla sem, da da je že pljučnik, da ga bo treba zdajle, ko se bo zjasnilo, nabrati. tudi, rmanovec, materina dušica. Veliko lahko nabereš za čaj. Začela se je sezona del na vrtu. Treba je poudariti, da tule ne gre samo za golo, golo delo, ampak gre za naložbo v zdravje. Treba je točno premisliti, kaj boš dal v zemljo, da zasajaš in seješ stvari, ki jih največ uporabljaš. In pa, imeti moraš ta pravi tajming, da imaš tudi zelenjavo v zimskem času. zdajle smo dali v zemljo že čebulček, solato, ne vem pa, a je prav, da še nismo dali krompirja, ke je zelo zgoden pa kali šestdeset dni ali je boljše, da smo počakali glede na današnji sneg in zmrzali, ki prihajajo v tem tednu. Ampak mislim, da bo krompir treba dati v zemljo, ker bo naslednji teden večinoma deževje. Da ne bo zemlja premokra. na vrtu so še razna druga opravila. Naredili smo spomladanski rez drevja, pospravili veje, jih odpeljali v drago, mislim, da bo proti koncu tega tedna prva košnja, ker je po dežju, ke je bil dva dni nazaj, vse ozelenelo. Trava pospešeno rase. To se pravi, prva košnja, ostalo pa zdajle še ni kakšnih takih stvari, da bi bile prav na vrtu za delati. Mislim, da tudi tale zmrzal ne bo naredila hude škode, če se bo sneg obdržal na, na vejah, bo naredil tako zaščito, da bi se znalo narediti, da cvetje ne bo odmrlo. Bomo pa videli, naslednji teden se bo že vse vedelo. Naj omenim, da imamo stalne počitniške destinacije. Poletna destinacija je Pašman. Na Pašmanu lahko počneš veliko stvari, je pa treba poudariti, da ni nobenih trgovin, nobene zabave, nobenih sladoledov, nobenih sladkarij. Za kruh, ke ga kupimo na vsake dva dni, je treba iti petinštirideset minut čez hrib. Treba je zarana vstati, da da si že, ke pride sonce, že čez hrib, da si ti že v senci. Potem greš po bregu dol in prideš do polja. tam lahko poješ, fig, kolikor ti jih rita pač dopušča. mislim, da ni treba poudariti, da jih jaz lahko jem do konca in naprej. Nabereš v ruzak lovorove liste, ke ti prav pridejo čez celo leto, na primer za golaž, za v enolončnice ali pa za v juhico govejo, ke smo jo danes dali kuhati. pol prideš v sam center Tkona, ke se v poletnem času kar razvija, lahko si privoščiš dober sladoled, kakšno pijačo, lahko si samo kavico v kafiču. No, in greš v pekarijo, kupiš kruh, mogoče še kakšen burek ali slanik, in že se preko fig vračaš proti naši destinaciji, ki je na drugi strani otoka. To je približno petinštirideset minut hoje. Opremljen moraš biti s širokokrajčnim klobukom, namazano z visokim faktorjem za sonce, zelo zaželeno pa je, da imaš kakšno poletno obleko, da si v vsakem trenutku urejen, kot je treba. Čeprav ne srečaš veliko ljudi. Ko pridemo preko hriba v Nedžutov raj, najprej pozajtrkujemo, pijemo kavo, pečemo jajčka, lahko jemo namazano, včasih prijajo tudi paradižniki z olivnim oljem in kakšno feto. in po zajtrku se ročno pomije posoda, poudarek je na ročno, ker stroja ni, ker ni elektrike. Voda je vseskozi hladna. in potem se začne delovni dan. Treba je zaliti rože, treba je pomesti iglice, treba je pripraviti stole za ležanje, čakaš v vrsti za kakanje, ker stranišče je samo eno. Nekateri ga uporabljajo prekomerno preko dneva, to se ve. Točno vemo, kdo je to. potem se pa že pogovarjamo o kosilu. Kakšno meso vzamemo iz skrinje, in če je priprava mogoče kakšne zelenjave. Vmes imamo kopanje, lahko je tudi glisiranje s čolnom. Čoln ni neka posebna, bi rekla, kvaliteta, ampak toliko, da lahko preideš na katerokoli destinacijo v okolici. Naš, najdaljši izlet, ki ga opravimo, je obisk gostilne, po navadi je to dan, ko praznuje Meri rojstni dan in nas počasti s pečenimi brancini ali oradami. vmes pa gremo mogoče včasih še gledat, ribogojnico, kjer gojijo ribo, najdaljši izlet sva pa s Stašem naredila par let nazaj, ko sva dala na čoln še marelo s podstavkom, dve hladilni torbi in sva šla v Sali obiskat, družino moje prijateljice, ki se je preselila v Ameriko. Nismo se videli dvajset let, ampak bila sva na obisku pri mami, ki naju je počastila s kavo in pecivom in povedala, kako živijo. Potem sva šla še na paradižnikovo juho v zalivu in na sendvič s pršutom in že sva se vračala. vožnja je bila adrenalinska, ker so naju veliki gliserji ali ladje močno premetavali, ampak ekspedicija se je uspešno zaključila v Uvali Kovačevi. No, čoln, to je ena stvar. Lahko greš tudi na veslanje. Veslaš ob obali in raziskuješ zalive, večje ali manjše. Lahko se vmes ustaviš in se kopaš, lahko samo veslaš. Ampak vas to so aktivnosti, ki jih je dobro izvajati v dopoldanskem ali večernem času. potem, bi mogoče omenila spanje na otoku. Na razpolago imaš podstreho v kuhinji, kjer je precej vroče, spalnico, kjer je tudi vroče, če nimaš ventilatorja, in najbolje v šotoru. Ampak prebudiš se večkrat. Včasih so to večerni gliserji, včasih je pobiranje jutranjih parangalov. par let nazaj se je zelo razvili, navtični zabavljaški turizem. Približno ob treh popoldne je šla v Kornate velika ladja, je odmevalo do otoka, in vračali so se tam ob desetih, enajstih zvečer, in, glasba se je slišala vseskozi po Pašmanu. To je, kar se zabave tiče, vse. Enkrat smo naredili izlet v Biograd. Punci sta že ob desetih pričeli s pranjem glavi in izbiranjem garderobe. ob sedmih zvečer smo šli peš na trajekt, malo pobrskali levo in desno po štantih, šli na pico in že razmišljali, ali se vračamo ob devetih ali ob pol desetih. Nismo imeli v Biogradu za početi več kot dve ure prav ničesar. Velika zanimivost na Pašmanu so tudi, škržati, ampak ne navadni škržati, to so suhi škržati po drevju. Takoj, ko jih obsije sonce, lahko je to ob šestih, če pride kakšen žarek na kakšno vejo, in pričnejo z drgnjenjem kril in motijo jutranje spanje. če hočeš, kakšnemu v Škofjo Loko prinesti posebno, darilo, nabereš v vžigalično škatlico pet škržatov. To si bo zapomnil za, za celo življenje. To je to. ne bi rekla, da bi o Pašmanu povedala še kaj, kakšne posebne živali. Lahko pa omenim tudi živali, ki jih ni. To so zelo strupene kače, teh ni na otoku, vidiš pa sem in tja kakšno malo zmijico, divji pujsi, kakšne koze in ovce, potepuški psi. To bi bilo kar se tiče živalstva na Pašmanu, vse. No, ne smemo pa pozabiti raznih, podganic, velikih in malih, ki ti prav tako popestrijo dopust. drugače pa bi lahko našteli vrsto živali, ki jih pa na otoku še ni. S poletnega dopusta se že vračamo nazaj k zimskemu. Poznamo veliko destinacij v naši okolici. Meni osebno najbolj omiljena je Kronplatz. Tja se vračamo že dvajset let. Smučišča in proge so urejene kot nikjer drugje, kar se tiče infrastrukture, raznih gondol in urejenosti prog. Če greš na smučišče v zgodnjih jutranjih urah, lahko bi preštel, koliko, črtic naredi na širino ratrak. Potem, proge so široke, gondol je veliko, tako da ne čakaš na nobeni postaji. Mogoče malo moti stalno sezuvanje smuč, tako da je dobrodošlo, da greš vmes na, na kakšno sedežnico. prednjačijo pa na smučišču tudi gostinske kapacitete. Na vsakem puklu je kakšna dobra restavracija ali kafič. največkrat gremo okoli dvanajste ure na kakšno pijačo in rahel prigrizek. Takrat si najraje privoščim kuhano vino ali mogoče gin tonik, včasih tudi Milano spritz. Ali pa, če je mraz in za malo energije, bombardino. Bombardino najbolje pripravijo v Gasslu, ker mu dodajo tudi kanček espressa, in lahko rečem, da lahko naenkrat pojem in popijem tudi tri bombardine. včasih malo tekmujmo. Ni treba poudariti, da sem v prvih vrstah na cilju. in, Dolomiti nikoli ne razočarajo. Tako pozimi kot tudi poleti. Tudi poleti se radi vračamo v Dolomite. kapacitete so vrhunske, postrežba v lokalih prav tako s hrano. zelo radi pa brskamo tudi po kakšnih trgovinicah. Skoraj vsako leto si kupim kakšne planinske Dolomite čevlje, to je znamka, na katero prisegam. Imam tudi njihovo bundo in kakšno majico. tako da dve leti jih nosim bolj za vsak dan, potem so to moji delovni čevlji. Trenutno imam turkizno zelene, naslednje, ki jih kupim, bojo verjetno v kakšni drugi barvi. Ampak mislim, da bo to že letos. Da ko se pocepimo in odprejo meje, gremo v Dolomite. Ali bo to moto sekcija ali bo to jaguar sekcija, to se še ne ve. Če bo to jaguar sekcija, gre verjetno, z avtom še kdo in gremo potem do Firenc in se vračamo nazaj. Če pa bo to moto sekcija, bo to samo dolomitska klasika in se vozimo po prelazih in naredimo kakšno peš turo po kakšnem hribu. Če mogoče lahko opišem mojega jaguarja. Prišel je iz je iz Kalifornije, iz Amerike. Njegov lastnik je bil, bivši pilot, vojaški pilot, iz Vietnama. Ko ga je prodajal, je bil star dvainosemdeset let, in sicer za prodajo se je odločil zato, ker je menili, da mora biti tako avto v garaži, on pa si je kupil še džipa. To se pravi, ni bilo prostora za dva avtomobila in se je odločil, da bo enega prodal. Jaguar smo popolnoma obnovili, ima novo streho, nov akumulator, nove gume, preuredili smo podvozje, preuredili smo notranjo opremo, v preteklem mesecu pa smo ga tudi zaščitili proti rjavenju. Tako da je sedaj popolnoma primeren tudi za kakšno daljšo turo. To se pravi, Dolomiti ali pa Krk. Bomo videli, kam bomo šli lahko najprej. Za vsak primer smo ga tudi zavarovali, imamo avtomobilsko asistenco. Če se karkoli zgodi, pokličeš, odpeljejo ti avto in te, tebe tudi oziroma dobiš nadomestno vozilo in zadeva je urejena. nikjer v Dolomitih ne srečaš prav veliko jaguarjev oziroma takih letnikov, vidiš pa zelo veliko prestižnih športnih avtomobilov, raznih audijev in cordob, in raznih porschejev. tako da čez Dolomite ne samo, da se vozijo motorji, ampak tudi prestižni športni in pa kabrioavtomobili. jaguar je zelo primeren tudi za poletne dni na morju. Je pa dobro, da ga imaš vseskozi malo na očeh, ker tako avto ti lahko kdo odvzame kdrkoli. Tako da ga moraš kar paziti. Lansko leto sem v Firencah Stašu kupila še poseben kovček, vintage kovček za v jaguarja, to je modrorjav kovček. jaz imam pa tudi posebno šildkapo z napisom Jaguar. Da se ve, kdo je lastnik. Tako da upamo, da se pocepimo, ker prvi izlet sem načrtovala že v maju, sedaj v aprilu moramo postoriti še par stvari, ko pa pride maj, pa, na izlet. V hiši imamo dve mački. Prva, Ceca, je stara približno pet let, malo bolj divja mačka, ki je vsako noč zunaj, dobra lovka, čez dan pa zelo veliko rada spi v salonu. Druga je naša Cimet, ki smo jo dobili. stara je dve leti, dobili smo jo lanskega januarja, in se je povsem privadila na komfort, ki ga imamo v hiši. Cimi je bolj družabna, rada se druži, ni napadalna, ni sitna, razume se s Šekijem, rada bi bila Cecina prijateljica, a ona je ne sprejme. Tako da bomo videli. Zadeve se izboljšujejo, je pa sedaj malo, malo je problem s Cimi, ona ima na trebuhu eno bulo, zato gre v in tam bojo postavili diagnozo, kaj se z njo dogaja. Mislim, da kakšnih strašnih bolečin nima, opažam pa, da malo več spi. Cimet ima dolgo sivobelo mehko dlako, Ceca ima bolj kratko in na otip nekoliko bolj mastno, ker je bolj zaščitena, ker je veliko zunaj. Zjutraj dobi vsaka svojo skodelico na podlagi, mesa in zoska, stresemo briketke. Ko pojesta vsaka svojo skodelico, dobita še kanček smetane. Vsaka mačka rada liže sladko smetano, posebno v zimskem času. Ceca jo liže tako, da je vsa pošpricana ona okoli gobčka in tudi sama, po dlaki in okrog skodelice in zmeraj prav hiti. mačke so se zdajle prejšnji teden, ke je bilo že toplo, zelo rade valjale po terasi. Ne smemo zanemariti, da sem teraso tri tedne nazaj že pomila. Zato je to mogoče. Drugače v hišo nosijo veliko prahu in raznih smeti. Skratka, Cimi se zelo rada greje na temnih zaplatah na terasi, malo se obrača, malo opazuje kose. Včasih gre okrog do kakšnega soseda, ampak se zmeraj kmalu vrne domov. Edino, zoprno je, ki jo včasih zvečer kličeš in noče priti. Takrat pa zjutraj najeda sosedovemu Janezu. Ker ga zbudi, je on besen ko res, misli, da jo bo pošprical, gre v kuhinjo po vodo, ko odpre okno, Cimi ni več, Cimi je že na varnem v stanovanju. Zato pa zdaj kadar Staš vidi Janeza pa je zraven Cimet, Staš reče: "Cimet, hitro pojdiva not, da te Janez ne bo pošprical." Zdaj so taki časi, ko vsi veliko telovadijo. Vsi bi bili radi suhi in v formi, jaz pa samo v formi. na telovadbo hodim dvakrat na teden, čeprav mi je včasih zelo odveč. Raje grem peš na Križno. Ampak ko si enkrat tam, je okej. Najprej naredimo petnajst minut za ogrevanje, malo poklepetamo, nato sledi pol ure intenzivne vadbe, kombinacija za moč in kardio, nakar zaključujemo spet s petnajstminutnimi razteznimi vajami. Včasih jih delaš lažje, včasih težje. Mislim, da sem favorit na precejšnjih vajah. Izpostavila bi kolebnico, izpostavila bi planko, in take stvari. Zelo sem se izboljšala pri kolesarjenju, včasih sem bila malce slabša, za odtenek slabša, sedaj pa zmeraj Sergej reče: "A je Janez na telovadbi? Vozim kot po tračnicah." zdaj v času korone, v nedeljo je bila velika noč, tako da nisva šla na telovadbo, ta teden razmišljam, a bi šla a ne bi šla, ker čistoča se mi ravno ne zdi na najvišjem nivoju in nikoli ne veš, kdo je bil pred tabo, da je spustil kakšen virus. načeloma na telovadbo ne nosim nobene pijače, zdaj imam pa spet novo, nov bidon, in sicer močno modre do vijolične barve, ki sem ga dobila v dar iz Maldivov. Tam pa tudi piše, kako je treba ohranjati okolje in ne kupovati vode v plastiki, zato si doma natočim vodo. Ampak je skoraj nikoli ne spijem. v poletnem času na telovadbo ne hodimo, ker je vroče in mora biti malo pavze, da se organizem, regenerira. Ampak drugače pa moram reči, da je mogoče bolje, da greš ven, da se ti razpiha glava, če si cel dan v službi noter. Je boljše, da si na zraku, kot da bi, da hodiš v telovadnico. Na telovadbi sem bila včasih sama v salonu, zdaj pa, jih hodi vedno več, vsi so opazili, v kakšni formi sem, vsi so si zaželeli, da bi hodili na telovadbo. Tako da je zdaj v skupini Staš, včasih se pridružita Neža in Špela, včasih pride na vadbo Janja, ampak ona hodi sedaj posebej s Klemnom. časovno mi termin ustreza, ker imamo zdaj, ko se je premaknila ura, obakrat ob sedmih. lansko leto in prej smo imeli srede že ob šestih, kar je predstavljalo včasih kar velik problem. Zunaj je še sonce visoko na nebu, jaz pa na telovadbo. zaradi službe je malce zoprno, ker imamo uradni čas ob sedmih in so potem na telovadbi še razni telefoni. drugače pa formo smo stopnjevali za smučanje. Ker nismo naredili nobenega smučarskega dne, je ta forma nekako malce izzvenela, ampak že se pripravljamo na poletno sezono kopalk. naj ne pozabim omeniti, da imam doma nove kopalke, nenošene, sicer kupljene pred tremi leti, ampak čakajo, da odstrižem listek in pričnem sezono novih kopalk.